Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi! Veliko je že bilo danes slišati na to temo, tako da tudi v Slovenski nacionalni stranki res ne moremo podpreti omenjenega zakona, tako kot sem že povedal na samem Odboru za infrastrukturo, zakon bi bilo potrebno celotno urediti. Se pravi predmetno zakonodajo je potrebno predvsem uzakoniti, pravične predpise, s katerimi bi sankcije nastale le na v vozilo določene vrste in kategorije, s katerim je prekršek narejen oziroma povzročen. če d navedem nekšen primer, je tako, da nekdo, ki je profesionalni voznik avtobusa, tovornjaka in pride domov čez vikend, naredi prekršek za odvzem prometne ga dovoljenja in potem v ponedeljek ne more iti nadaljevati s službo svojo, ker je profesionalni voznik. Tako da v Slovenski nacionalni stranki sigurno ne bomo podprli zakona. Hvala.